Wir brauchen aber auch einen Mechanismus, damit es nicht nur bei einer Debatte bleibt. Ich finde es sehr positiv, dass der Aspekt des Datenschutzes in mehreren Bereichen aufgegriffen wird, weil die Grundrechtecharta dem Schutz personenbezogener Daten eine besondere Bedeutung zumisst. Seit dem letzten Grundrechtebericht haben sich in Bezug auf den Datenschutz wichtige Dinge ereignet, im negativen und im positiven Sinn. Die Enthüllungen Edward Snowdens haben deutlich gemacht, dass diese Rechte Grundrechte wohlgemerkt tagtäglich systematisch und massenhaft und ohne Rechtsbasis verletzt werden. Das ist ein Skandal epochalen Ausmaßes. Good news ist freilich, dass das Europäische Parlament bereit und in der Lage war, Konsequenzen zu ziehen. Es hat im Oktober mit großer Einheitlichkeit ein richtungsweisendes Datenschutzpaket verabschiedet, und es hat auch im LIBE Ausschuss eine wirklich beispielhafte Aufarbeitung dieser Vorkommnisse gegeben. Leider hat der Rat nicht dieselbe Konsequenz an den Tag gelegt. Die Bürgerinnen und Bürger hätten es verdient, ernstgenommen zu werden. Eine Verabschiedung des Datenschutzpakets vor den Wahlen im Mai hätte Handlungsfähigkeit gezeigt. Wir brauchen also nicht nur gute Berichte, sondern wir brauchen auch eine kohärente Politik!